Troviamo però assurdo che questo Parlamento abbia dovuto più volte denunciare la mancanza di un processo davvero indipendente ed autonomo per giudicare gli Stati che presentavano una minaccia di criminalità finanziaria.

giusta direzione ma va considerato solo come un primo passo. Va innanzitutto chiarito che è necessario assicurare che le persone fisiche e giuridiche provenienti dai paesi in questa lista siano soggette a controlli più rigidi nel momento in cui svolgono attività all'interno dell'Unione, date le carenze strategiche su antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo presenti in

Da ultimo, è necessario che il processo diventi ancora più trasparente. Per questo chiediamo alla Commissione di pubblicare le sue valutazioni sui paesi in lista per assicurare lo scrutinio pubblico. Sono felice che prima della conclusione di questa legislatura sia stato fatto un altro importante passo avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro, crimine odioso che arricchisce i criminali e mette fuori mercato coloro che agiscono nella legalità. È un crimine che va represso e al quale ho dedicato molti sforzi nel corso di questo mandato, tra l'altro licenziando una direttiva quella sulla lotta al riciclaggio attraverso norme penali che permetterà alle autorità di contrasto di tutta Europa di investigare e perseguire in maniera più efficace il reato stesso. Colgo questa occasione per rinnovare il mio invito agli Stati membri affinché procedano ad una rapida e corretta trasposizione del testo nei propri ordinamenti nazionali.